Madame la Présidente, conçue pour juger les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, la CPI, longtemps attendue, constitue un début de réponse aux victimes qui réclamaient trop souvent, et vainement, hélas, réparation et justice. On était nombreux, avant la création de la Cour, à attribuer à celle ci un rôle de prévention. En effet, un ordre international habilité à punir les auteurs de crimes aussi ignobles que ceux qui ont été perpétrés en Bosnie, au Rwanda, au Cambodge, au Darfour, ne serait il pas de nature à dissuader l'un ou l'autre dictateur bourreau, sachant qu'une fois ses crimes commis, il ne se sentirait plus en sécurité à l'extérieur des frontières de son pays, où il a pu agir en toute impunité? À ce propos, j'aimerais demander à la Commission et au Conseil si, de leur point de vue, l'objectif de prévention a été atteint.